Das Meinungsbild scheint aber auch von vielen klar umrissen zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger lehnen es ab, ausländischen Investoren das exklusive Recht zu geben, Klagen vor Schiedsgerichten anzudrohen und zu initiieren. Deshalb die Frage Bricht das von Ihnen vorgelegte Mandat für einen multilateralen Investitionsgerichtshof wirklich mit dem falschen Grundprinzip von ISDS? Bieten Sie Gleichheit vor dem Recht? Bietet das Mandat eine Antwort auf die Frage Auf welchem Recht sollen die Urteile basieren? Auf Verfassungen, auf UN Konventionen oder doch nur wieder auf dem schmalen Text der jeweiligen Investorenschutzabkommen? Ferner Adressiert der Gerichtshof auch Pflichten von Investoren? Schluss mit der Einbahnstraße! Alle internationalen Erfahrungen sagen Wir brauchen ein Klagerecht auch für Kommunen, Städte und Länder, für die Opfer von Rechtsbrüchen transnationaler Konzerne gegen Menschen, Sozial und Umweltrechte. Lernen wir aus dem Negativbeispiel des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Chevron, Texaco und Ecuador. Selbst wenn es gelänge, einen Gerichtshof zu schaffen, der die genannten Kriterien erfüllt Solange das ISDS Instrument im Energiechartavertrag weiter bestehen bleibt, bleiben wir als EU Klagen ausgeliefert. In der Konsequenz heißt das Folgen wir dem Beispiel von Italien und treten wir aus der Charta aus!